Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Ministro, Señorías, creo que este no es el momento de recrearnos en las insuficiencias de la acción exterior de la Unión Europea, sino de promover una acción coherente y eficaz para tratar de evitar una escalada que provoque un conflicto abierto y movilizar a la comunidad internacional para tratar de que Rusia dé marcha atrás en este disparatado intento de anexionarse Crimea,

Hay que rechazar claramente este referéndum que se va a celebrar el próximo domingo por ilegal e ilegítimo, y hay que apoyar, señor Presidente de la Comisión, al Gobierno de Ucrania. Celebramos este paquete financiero de la Comisión, la rápida firma del acuerdo de asociación o de los capítulos políticos, el avance de las medidas comerciales, y creo que la Unión Europea debería promover también una conferencia de donantes a nivel internacional para paliar esta situación. Entendemos también que una mediación internacional a través de la OSCE y de las Naciones Unidas sería determinante para garantizar la seguridad, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y creo, señor Presidente, que tenemos que tomar en consideración las medidas sancionadoras que el Consejo Europeo ha propuesto en caso de que no se produzca esa desescalada de la tensión. Y, por último, quisiera recordar, señor Presidente, que la señora Timoshenko nos dijo la semana pasada en Dublín que Rusia llegará tan lejos en este asunto como se lo permita la comunidad internacional.